virðulegur forseti góðir landsmenn við umræður um stefnuræðu forsætisráðherra er rétt að horfa fram á við og ræða verkefnin á komandi þingi í eldhúsdagsumræðum er hins vegar litið yfir farinn veg forsætisráðherra kemst eðli málsins samkvæmt ekki hjá því að halda stefnuræðu forsætisráðherra en það er athyglivert að hvorki nú né í fyrra hefur forsætisráðherra treyst sér til að svara fyrir framgöngu ríkisstjórnarinnar við eldhúsdagsumræður það er þó skiljanlegt þegar horft er yfir undanfarin ár það er æskilegt að líta til baka og ræða hvernig hefur tekist til vegna þess ef við greinum mistök fortíðar getur það nýst okkur við að leysa vandamál framtíðarinnar ég ætla því að byrja á að velta því upp hvernig staðan gæti verið ef skynsamlegar ákvarðanir hefðu verið teknar einkum á sviði efnahagsmála á undanförnum tveimur árum en að því búnu mun ég reka nokkur af þeim fjölmörgu tækifærum sem við okkur blasa enn þrátt fyrir allt það efnahagslega áfall sem reið yfir þjóðina árið tvö þúsund og átta var stórt en eftir stóðu traustir innviðir samfélagsins byggðir upp á heilli öld framfara og einstök tækifæri til að lágmarka tjónið fyrir íslenskan almenning framsókn barðist fyrir því á sínum tíma með öllum tiltækum ráðum að nýta þau tækifæri sem gáfust til að létta skuldum af heimilum fyrirtækjum og íslenska ríkinu það vann með okkur að ísland hafði verið afskrifað efnahagslega og lánasöfn bankanna voru metin á brot af nafnverði það lága mat var hægt að nýta á að færa niður skuldir og gera fleiri fyrirtæki fær um að halda eðlilegum rekstri halda fólki í vinnu og fjárfesta og ráða nýja starfsmenn heimilin hefðu öðlast öryggi og verið betur í stakk búin til að halda uppi verslun og þjónustu og þar með atvinnu

en eins og fram kemur í nýrri skýrslu fjármálaráðherra um stofnun bankanna voru þessi tækifæri ekki nýtt við vöruðum við því að myntkörfulánin kynnu að verða dæmd ólögmæt og lögðum fram útfærða áætlun um hvernig standa mætti að endurreisn bankanna og lágmarka áhættu hinna nýju banka og ríkisins en gera þá í stakk búna til að sinna frá fyrsta degi hlutverki sínu eða lána fjármagn til atvinnuuppbyggingar fjárfestingartækifærin voru næg fjölmargir innlendir og erlendir aðilar kynntu stór verkefni enda var ísland á margan hátt kjörlendi fjárfestingar eftir efnahagshrunið í nánast öllum tilvikum var þó niðurstaðan sú sama

skattar hafa verið hækkaðir hvað eftir annað og skattkerfið flækt með innleiðingu á gömlum furðuhugmyndum sem hvergi hafa virkað og iðulega dýpkað kreppu þegar þeim hefur verið beitt í efnahagslegri niðursveiflu í febrúar tvö þúsund og níu lögðum við fram tillögur um hvernig vinna mætti á jöklabréfavandanum og afnema í framhaldinu gjaldeyrishöftin nú þegar liðið er vel á þriðja ár frá því höftin voru sett á er seðlabankinn loksins farinn að fikra sig á fram við þær leiðir sem þá voru lagðar til en um leið boðar ríkisstjórnin austur þýsku leiðina í gjaldmiðilsmálum höft sem gera hversdagslega hluti glæpsamlega eða hvað kalla menn það þegar kynnt er frumvarp um að fólk geti átt yfir höfði sér allt að tveggja ára fangelsi fyrir að gleyma að skila þeim gjaldeyri sem ekki var eytt í utanlandsferðinni eða sturtað niður um klósettið í flugvélinni á leiðinni heim svona til öryggis ráðamenn vega svo að gjaldmiðli landsins við hvert tækifæri erlendum fjölmiðlum er sagt að krónan sé ónýt og hér verði höft um alla framtíð á meðan krónan er við lýði

svo undrast menn að þeir sem á þetta hlýða ráðist ekki í fjárfestingu í landinu eða illa gangi að styrkja gengi gjaldmiðilsins þrátt fyrir mikinn hagnað af utanríkisviðskiptum í ofanálag er öllum greinum atvinnulífsins haldið í varanlegri eyðileggjandi óvissu sjávarútvegurinn undirstöðuatvinnugreinin sett í algjört uppnám að því er virðist að tilefnislausu með frumvörpum sem allir allir þeir sem veitt hafa þinginu álit telja stór varasamar ef tækifærin væru nýtt í stað þess að auka á óvissuna væri öðruvísi umhorfs á íslandi atvinnuleysi færi hratt minnkandi og hagvöxtur væri kominn á skrið snarpri kreppu fylgir yfirleitt hraður hagvöxtur um leið og óttinn hverfur en hér ríkja óttinn og óvissan enn hvað skýrir hefðu ríkisstjórnarinnar hvers vegna hafa tækifærin ekki verið nýtt hvers vegna er öllu tilfórnandi til að þóknast erlendum embættismönnum og kröfuhöfum sagan segir að þegar hinn alræmdi landkönnuður hernando cortez kom til landsins sem nú heitir mexíkó hafði hann brennt skipaflota sinn svo fylgdarmenn hans ættu engan annan kost en að sækja inn í óbyggðirnar í leit að gullborginni fyrirheitna landið eða dauði það hvarflar oft að manni að þessi aðferð cortezar sé lýsandi fyrir viðhorf samfylkingarinnar til evrópusambandsumsóknarinnar það eru evrópusinnar í öllum flokkum og margir óákveðnir fólk sem lítur á umsókn um aðild að e s b sem einn valkost af mörgum í forustu samfylkingarinnar ríkir hins vegar nokkurs konar evrópusambandstrú ekkert skiptir máli nema málið eina það sannaðist nýlega þegar formaður flokksins bauðst til að leggja samfylkinguna niður og stofna nýjan flokk um það eina markmið að komast í e s b öllu er tilfórnandi á evrópugöngunni hvort sem það er algjört uppgjör gagnvart löglausum kröfum erlendra ríkja eða samningar sem fórna einstökum tækifærum til að leiðrétta skuldir almennings það sem gerist í jarðlífinu það er lífinu á íslandi skiptir engu máli það eina sem skiptir máli er vistin í sæluríkinu í þessu öllu virðist hinn flokkurinn vinstri grænir líta á sig sem nokkurs konar verktaka samfylkingarinnar verktaka sem fær það að launum að halda ráðuneytum og geta stundað hina sérkennilegu hagstjórnar og samfélagstilraunir sínar það kemur líklega ekki að sök að mati samstarfsflokksins því það nýtist við að ítreka mikilvægi málsins eina það er sjálfsagt mál að ræða hugsanlega kosti evrópusambandsaðildar en í millitíðinni verðum við að byggja upp íslenskt efnahagslíf það verður að gerast hvort sem menn vilja í evrópusambandið eða ekki ef við hverfum frá blöndu af sósíalisma og blindri trú á aðeins eina leið út úr vandanum eru tækifærin óþrjótandi við þurfum að taka skuldavandann föstum tökum og reka ríkið með aðhaldssömu heimilisbókhaldi losa þarf hið mikla fjármagn sem nýta má til fjárfestingar og draga úr pólitískri óvissu með stjórnvöldum sem veita skýra framtíðarsýn

og áreiðanlegu einföldu og skynsamlegu skattkerfi er ekkert því til fyrirstöðu að þúsundir starfa verði til á íslandi á skömmum tíma auðlindirnar og lega landsins geta þá nýst til að skapa viðvarandi velferð í landi þar sem enginn á að þurfa að líða skort það eina sem þarf er áræðni og skynsemi